Dazu merke ich an Wenn dies ein kraftvolles Parlament wäre, müsste sich doch wohl selbstverständlich der Kommissionspräsident nach dem Parlament richten und nicht etwa umgekehrt das Parlament auf die Termine des Kommissionspräsidenten reagieren.

Ich frage mich Was ist das für ein Demokratieverständnis?